erum hér með langa dagskrá það er rétt sem kom fram hjá háttvirtum þingmanni árna páli árnasyni en eins og er hjá þessari ríkisstjórn almennt ægir hér öllu saman inni á milli eru vissulega brýn mál sem varða hagsmuni heimilanna og fyrirtækjanna í landinu þau eru nokkur við sjálfstæðismenn höfum lýst því yfir að við viljum gjarnan afgreiða þau meiri hluti þessara mál er hins vegar ekki í neinu samhengi við efnahagsvandann sem við eigum við að stríða og þetta sýnir í hnotskurn þann mikla vanda sem ríkisstjórnin glímir við að henni tekst ekki henni er gersamlega ómögulegt að forgangsraða henni er gersamlega ómögulegt að skipuleggja sig þannig að þingið geti gengið hér til þeirra verka sem mikilvægust eru